Hvala za besedo! Torej, jaz bom zakon Nove Slovenije seveda podprla, ker mislim, da je dober in da je vreden podpore. Bilo je kar nekaj netočnih podatkov, in sicer da spremembe in pozitivna družinska politika ne vpliva na, število rojstev. Podatki govorijo drugače. Leta tisoč devetsto triinsedemdeset smo imeli devetindvajset tisoč petsto oseminštirideset rojstev, leta devetdeset dvaindvajset tisoč tristo oseminšestdeset in od takrat nam število rojstev pada, tako da smo leta dva tisoč štiri pristali na slabih osemnajst tisoč oziroma dobrih sedemnajst tisoč, rojstev. In pametna politika, resna vlada, se takrat, ko pač zazna tak trend, zadeve loti in poskuša nekaj narediti. Mi smo takrat sprejeli kar veliko ukrepov družinske politike. Ne spomnim, to je bolj bil čas Janševe vlade, a ne. Pomoč velikim družinam, drugi otrok brezplačno v vrtcu, subvencija za reševanje prvega stanovanjskega problema, malica, kosilo za dijake v šoli, dvig štipendij, dvig otroških dodatkov in število se je začelo dvigati. Jaz ne bom rekla, da samo zaradi tega, ampak gotovo tudi zaradi tega, tako da, kolega, če stvari ne bi bile povezane, vedno imamo pač neki ukrep in imamo potem posledico. To smo videli tudi pri kakšnih napačnih odločitvah, negativne posledice, ampak tukaj so bile, hvala bogu, pozitivne. In takrat začne število rojstev naraščati do leta, kot smo ugotovili, dva tisoč dvanajst, ko imamo rojstev enaindvajset tisoč devetsto osemintrideset. Takrat se pa kaj zgodi? Ponovno nam začne število rojstev padati in pametna vlada bi takoj ukrepala, analizirala, zakaj se je to zgodilo in prinesla kakšne ukrepe. Niste imeli težav pritisniti na tipko za dvig minimalne plače za nekaj deset evrov, tukaj pa imate problem. Ne boste imeli problema tudi pri pritisku tipke za, več državnih sekretarjev, ki bodo tudi nekaj stali, tam ne bo problema, tukaj, za otroke, je pa problem. Kolega, rekli ste, od kje nam toliko idej? A veste, zakaj? Zato, ker nismo včeraj padli v parlament, ampak smo tukaj že nekaj časa in se že leta resno ukvarjamo s stvarmi, ki so problem v tej državi. In zadeve analiziramo, pripravimo ukrepe. V preteklem mandatu smo štiri leta poslušali samo o tem, da bodo analizirali, da bodo ugotovili, da je treba. SMC-jeva vlada, nobene strategije družinske politike nismo imeli. Zadnja, ki je bila, kot sem rekla, v času Janševe vlade dva štiri-dva osem. V nadaljevanju povejte, državna sekretarka, koliko in katere ukrepe ste naredili za dvig rodnosti? Naštejte kakšen ukrep, jaz se ga ne spomnim. Kolikor vem, ste predstavnica SMC-ja, vsaj na njihovi listi ste kandidirali, predvidevam, da ste pač iz njihove kvote in verjetno ste štiri leta spremljali, kaj se dogaja. Nismo dočakali kakšnih ukrepov družinske politike, kljub temu da nam je rodnost padala, kljub temu da so mladi odhajali v tujino in tako naprej, in kljub visoki gospodarski rasti v letu dva tisoč sedemnajst, ko je bilo obljubljeno, da če bo gospodarska rast, se bodo nekateri ukrepi sprostili. Nekaj bomo sprostili zdajle s prvim prvim, in to je vse. Vi ste rekli, kaj vse država da, ne nagrajuje, glejte, nekaj res država da, ampak seveda ne da država, ne date vi, gospa državna sekretarka, ampak razdelimo iz davkov, ki smo jih od ljudi pobrali, tako da, to je naš skupni denar, ni vaš in ne da država. In drugi problem, ne, država res nekaj da, ampak, za razliko od Avstrije, so naši vrtci recimo zelo dragi, a ne, v primerjavi z Avstrijo ali pa še s kakšno drugo državo, tako da na eni strani damo, na drugi pa vzamemo. Jaz sem vam naštela nekaj ukrepov, ki jih je takrat uvedla vlada Janeza Janše. Od takrat nismo imeli kakšne pametne družinske strategije, vedno se je vse delalo malo stihijsko ali pa celo zamrznila kakšna usklajevanja, medtem smo pa vse dražili, spet ne naša vlada, ampak vlada Alenke Bratušek, dvignila DDV, to je za vse potem dražje, tudi za otroke in za družine, a ne. In cel kup takih stvari, ki so delovale pač, negativno, ne pa pozitivno in zato imamo danes tak trend, kot ga imamo. V v letu dva tisoč sedemnajst dvajset tisoč dvesto enainštirideset rojstev in rojstva padajo in zdaj se moramo odločiti, a bomo kaj naredili ali bomo spet počakali eno vlado, ki bo imela malo več posluha in malo več smisla za to, da dobesedno ohranimo narod. Mi smo organizirali ne vem koliko posvetov na temo demografske slike in kako je slaba demografska slika Slovenije. In pametna politika mora ukrepati in nekaj narediti.